Señora Presidenta, mi colega Lösing ya ha explicado con claridad que nuestro Grupo se distancia totalmente de la mayoría de los grupos parlamentarios a la hora de describir lo que crea inseguridad en el mundo y qué fuerza hay que anteponer para dar esa seguridad. No compartimos en absoluto esa línea mayoritaria.

las bases militares norteamericanas desplegadas por todo el mundo no son la respuesta.

No son nuestro modelo las ejecuciones extrajudiciales, las cárceles secretas, los espionajes generalizados, el incremento del gasto militar. No es lo que da respuesta hoy a lo que crea inseguridad en el mundo, a saber, el hambre y la pobreza.

Lo que sí creemos que crea inseguridad en Europa —concretamente sin salir de la Unión Europea— es que hay un Estado soberano, Chipre, que está ocupado militarmente por una fuerza extranjera, Turquía. Esto sí, y a eso no se le da una respuesta desde el punto de vista de la seguridad.